Je me permets de dire quelques mots, en vous remerciant, Monsieur le Président. Jeudi, à l'invitation du président Donald Tusk, que je remercie personnellement, j'ai une fois de plus pris part et assisté aux débats du Conseil européen, dont il est question ce matin, et je peux témoigner une fois encore sur cette négociation extraordinaire, liée au Brexit, de la gravité et de la responsabilité qui est celle de chacune et de chacun des dirigeants européens autour de cette table, et de la manière grave, responsable, objective avec laquelle ils décident et ils travaillent sur cette négociation. Voilà maintenant près de deux ans que la mission de conduire cette négociation m'a été confiée

J'ai pour votre pays, Mesdames et Messieurs, de l'admiration, je l'ai souvent dit ici.

Et dans cette notion de respect, Monsieur Farage, j'inclus évidemment le respect de la décision souveraine d'une majorité de citoyens britanniques. Nous respectons cette décision, même si nous la regrettons, et nous la mettons en œuvre patiemment, rigoureusement, consciencieusement, méthodiquement depuis deux ans, voilà ce que nous faisons. Monsieur Farage, personne à Bruxelles n'est en train de vouloir voler le Brexit et de vouloir détourner le vote du peuple britannique. Mais ce n'est pas à Bruxelles que nous faisons le choix de quitter l'Union européenne, c'est vous qui faites ce choix et c'est vous qui devez prendre vos responsabilités et faire face aux conséquences de ces décisions, personne d'autre. Alors, depuis deux ans, nous mettons en œuvre la décision, avec ce respect, et je veux dire à M. Legutko qui n'est pas là pour m'écouter, que, à aucun moment depuis deux ans, à aucune seconde, il n'y a eu dans notre attitude et dans mon attitude la moindre trace de volonté d'humiliation ou de revanche sur le Royaume Uni, bien au contraire.